Itt azonban nagyon nagy a felelőssége a tagállamoknak, amelyek kompetenciájába tartozó politikákról van szó. Szeretném felhívni a figyelmet arra, hogy vannak olyan közösségi politikáink, van közösségi költségvetésünk, amely szintén eszközül szolgálhat a krízis hatásainak a csökkentésében. Ebből a szempontból nagyon fontos, hogy már 2011 elején elinduljanak a tárgyalások az új költségvetési időszakról, és a Bizottság beterjessze a javaslatát erre vonatkozóan, hogy kidolgozhassuk ezeket a politikákat, és szeretném kérni a Bizottságot, hogy ez valóban időben megtörténjen.